Monsieur le Président, le Royaume Uni a choisi de quitter l'Union européenne et nous, nous avons choisi de la renforcer. Certains pourraient y voir une contradiction qui rendrait la négociation sur l'avenir de notre relation plus ardue. Je crois qu'il n'en est rien. Il n'en est rien, parce que nous respectons le choix des Britanniques. Ce choix de sortir non seulement de l'Union européenne, mais aussi du marché unique et de l'union douanière, est un choix assez radical, mais nous le respecterons. Il a des conséquences qui sont loin d'être négligeables et qui changent profondément la relation que nous pouvons bâtir ensemble. Il n'en est rien, parce qu'une Europe forte est dans l'intérêt du Royaume Uni. Nous sommes des voisins, des alliés et nous sommes le premier partenaire de Londres en termes d'échanges commerciaux, mais aussi d'échanges humains. La géographie est têtue, les faits sont têtus, et nous devons les regarder en face. Il n'en est rien, parce que nous avons d'immenses défis à relever ensemble le changement climatique, le terrorisme, les cyberattaques, les virus se moquent des frontières. Il nous faut inventer de nouvelles manières de les combattre ensemble car séparément, nous serions tous perdants. Nous sommes prêts à un partenariat étroit, solide, durable avec le Royaume Uni, mais nous sommes aussi porteurs de convictions fortes auxquelles nous sommes profondément attachés et que le Brexit ne peut remettre en cause. Nous avons des normes élevées pour protéger les consommateurs, pour protéger les travailleurs, pour protéger la vie privée et les données personnelles de nos concitoyens et pour protéger notre planète. Nous ne sommes pas prêts à marchander ce pourquoi nous nous sommes tant battus, ce pourquoi nous continuons à nous battre. Le projet de mandat que nous soutenons pour la négociation avec le Royaume Uni est l'illustration de ces convictions fortes qui nous animent il propose un partenariat sans précédent par son étendue et par son ampleur, à la hauteur de ce qui nous rassemble. Il demande donc en retour des contreparties sans commune mesure avec celles qui figurent dans d'autres accords avec d'autres partenaires de l'Union européenne parce que le Royaume Uni n'est pas pour l'Europe le Canada, ni le Japon, ni la Corée du Sud, ni Singapour il est bien plus proche, bien plus important, bien plus interdépendant. Le Brexit n'a vocation à détruire ni les liens qui unissent nos économies, nos cultures et nos peuples depuis des siècles, ni à détruire la construction européenne.